forseti á dagskránni eru tuttugu og sex mál sjálfstæðisflokkurinn hefur verið fylgjandi því að keyra í gegn mál sem varða hag heimilanna og fyrirtækja í landinu hér eru mál á dagskrá ég ætla að telja upp nokkur íslenskur ríkisborgararéttur ég sé ekki að það breyti hag íslenskra heimila nokkuð þá er breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja næst er náttúruvernd rannsóknarstofnun um utanríkis og öryggismál lífsýnasöfn og raforkulög visthönnun vöru sem notar orku og síðast en ekki síst hérna undir lokin samráðsfundur sjávarútvegsráðherra vestur norðurlanda samráð vestur norðurlanda um sjálfbæra nýtingu lifandi náttúruauðlinda og samkomulag milli íslands og grænlands